Schutz der Kinder in der digitalen Welt gehört ebenso dazu.

Die Elterngeneration, die nur selbst in bedingtem Ausmaß Bildung und Erziehung in ihrer Kindheit in puncto digitale Welt genossen haben, soll nun ihren Kindern sagen, was gut und recht ist? Vielleicht sollten sie selbst ein bisschen mehr Bildung in diesem Punkt bekommen, und vielleicht sollten wir der Elterngeneration sagen, wie es besser gehen könnte. Zum Beispiel halte ich 88 Minuten im Internet für ein neunjähriges Kind für absolut verantwortungslos und unangebracht. Internet heißt auch Bildung und Selbstverantwortung in der Familie und in der Schule.